À la vérité, le système d'information sur les visas est déjà, dans son état actuel, un très bel outil, à la fois nécessaire et performant. Grâce aux propositions contenues dans le rapport de notre ami Carlos Coelho, que je veux féliciter pour la qualité de son travail, le système deviendra demain encore plus performant. Nous soutenons l'inclusion dans le VIS, des visas de long séjour et des permis de résidence.

Les échanger permettra demain aux résidents de prouver facilement leur droit de séjour sur tout le territoire Schengen et d'introduire en outre un début de transparence dans l'octroi je devrais dire la vente de visas et de documents de long séjour. Je soutiens et nous soutenons l'idée de faciliter l'accès des services répressifs et d'Europol aux données enregistrées dans le VIS. Je soutiens et nous soutenons la volonté d'enregistrer une copie du document de voyage du demandeur, afin de faciliter les procédures de retour. Je soutiens, même si ce point ne fait pas l'unanimité au sein de mon groupe, la volonté d'abaisser de 12 à 6 ans l'âge à partir duquel les empreintes digitales seront enregistrées dans le VIS, ce qui permettra un meilleur contrôle lors du franchissement d'une frontière extérieure et offrira une meilleure protection aux enfants.

Je souligne, enfin, qu'en plus de la recherche automatique dans les bases de données, les demandes de visas seront analysées sur la base d'indicateurs de risque spécifiques fondés sur des statistiques et des informations fournies par les États membres, ce qui permettra d'éliminer les taux de refus anormaux ou le dépassement de la durée de séjour de certaines catégories de ressortissants de pays tiers.